În primul rând aș dori să l felicit și eu pe colegul meu Bartolozzi pentru această inițiativă. Relațiile dintre UE și Mongolia trebuie revizuite în perspectiva ratificării Acordului de parteneriat și cooperare.

Până în momentul de față, relația cu UE s a bazat doar pe dispozițiile acordului comercial din 1993. Din acest motiv, schimburile economice au înregistrat valori destul de reduse. În plan cultural există dificultăți în organizarea schimbului de studenți. Extinderea către această regiune a programele de tip Erasmus ar îmbunătăți și acest domeniu de cooperare. Consider că înființarea unei delegații a UE este necesară pentru o mai bună coordonare a tuturor acestor activități. În acest fel, contactul direct cu autoritățile va asigura o implementare eficientă a Acordului de parteneriat.